Herr Theurer, Sie haben ganz offensichtlich ganz vergessen, dass wir, als wir in der Wirtschaftskrise in Deutschland waren, mit Konjunkturprogrammen mit der Unterstützung der Wirtschaft genau das gemacht haben die Wirtschaft zu stärken und dafür zu sorgen, dass keine Arbeitslosigkeit entsteht genau das Gegenteil dessen, was wir zurzeit in Europa machen!